Die Interpretation ist, dass Griechenland nun zu Kreuze gekrochen sei.

Was genau bietet Griechenland denn nun eigentlich an Einsparungen für die Ausgaben, die es tätigen möchte, an?

Was bringt das konkret in Euro? Es sollen keine Privatisierungen rückabgewickelt werden. Wer könnte das denn schon? Wie sieht es mit der Rentenreform aus, die die Griechen anstreben? Was bringt das konkret

Ich sehe, dass Griechenland keine Zahlen geliefert hat.

Ich glaube, Griechenland hat sich durchgesetzt.